Frau Präsidentin! Ich danke für die Anregung und Kritik, was meinen Bericht betrifft. Zunächst habe ich ein ungläubiges Staunen bei der Verwaltung festgestellt, was die Sicherheitsaspekte, Fahrdienste und mehr Wiederumstellung auch auf interne Dienstleistungen betrifft.

Deswegen habe ich das heute nochmal angesprochen. Grundsätzlich ist die Ausrichtung der Verwaltung da durchaus okay. Dann das Thema Unabhängigkeit und Wert des Mandates Ich bedanke mich ausdrücklich für die Unterstützung, die von vielen hier gekommen ist. Allerdings muss ich doch an die Adresse der Liberalen, jetzt an Herrn Gerbrandy, wirklich sagen Wenn man den Entlastungsbericht des Europäischen Parlaments und den Wahlkampf zu Hause auf das Thema Kostenpauschale beschränkt und sonst nichts drauf hat, dann ist das ein Armutszeugnis, was liberale Politik im Europäischen Parlament

Da sollte schon ein bisschen mehr kommen, als sich nur auf dieses eine Thema zu versteifen, das tut mir ein bisschen leid. Und dann noch Herrn Schulz zu kritisieren, dass er heute nicht da ist, und dann mir eine Frage zu stellen und jetzt selber nicht da zu sein.

Deswegen möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die hier bestimmte Positionen mit uns gemeinsam durchhalten, durchziehen und dann an der einen oder anderen Stelle wirklich etwas verbessern. Ich bin es nämlich langsam leid, dass hier das jeweilige nationale Interesse, institutionelle Interesse, Arbeitnehmerinteresse, Arbeitgeberinteresse die Entlastung unseres Parlaments ausmacht. Wir sollten ja schon eine eigene Meinung vertreten und diese auch durchhalten.